Consecința acestei taxe este faptul că cetățenii care provin din țări cu fluxuri mari de migrație, de exemplu, România sau Bulgaria, sunt obligați să plătească taxe mai mari la încheierea unei polițe de asigurare auto. Potrivit specialiștilor juriști italieni, legislația națională privind imigrația impune accesul nediscriminatoriu la servicii, indiferent de naționalitatea solicitantului.